Si, al final, evidentemente, esto es un asunto de política nacional, que se va a dirimir, además, en el Congreso de España, que tiene un debate previsto para los próximos días. Al final, aquí, simplemente se trata de la imposibilidad de un Grupo que no acaba de encontrar su espacio político y que, de alguna manera, quiere saber qué es lo que tiene que hacer y cuáles son las competencias de cada uno de los parlamentos ¿No se siente usted engañada por sus compañeros de Ciudadanos?